ég mæli hér fyrir breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö og í örstuttu máli gengur breytingin út á það að ef viðskiptabanki eða sparisjóður lánafyrirtæki eða dótturfélög þeirra eigi yfir fjörutíu prósent eignarhlut í viðskiptaaðila sínum skulu ákvæði í sjöunda og áttunda kafla laga um verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö gilda um viðskiptaaðila eftir því sem við á þetta þýðir einfaldlega að þau fyrirtæki sem hafa verið yfirtekin af bönkum og lánafyrirtækjum þau þurfa að vera með sömu upplýsingaskyldu og fyrirtæki sem eru skráð á markaði í kauphöllinni rökin eru afskaplega einföld við vitum að þetta er mjög viðkvæmt af mörgum ástæðum út frá réttlætisrökum út frá samkeppnisaðilum annað slíkt að fjármálafyrirtækin séu að taka yfir fyrirtæki við erum núna með stærstu dæmin sem er húsasmiðjan hagar icelandair group og ýmislegt fleira við eigum eftir að sjá væntanlega á næstunni fleiri slík dæmi til þess að við getum tryggt það að gegnsæið sé sem mest og það sé að þær lánastofnanir sem hafa tekið þessi fyrirtæki eignarhaldi að það sé alveg hafið yfir grun að þar séu menn að vinna þetta eins faglega eins og mögulegt er verðum við að hafa gegnsæjar reglur og við eigum fyrirmyndirnar í því í reglum um fyrirtæki sem eru skráð í kauphöllinni þessa vegna er mjög mikilvægt að við göngum frá þessu sem allra fyrst og sjáum og mun það án nokkurs vafa auka traust og trúverðugleika á okkar fjármálamarkaði og

núna erum við að fjalla í háttvirtri viðskiptanefnd um lög um fjármálafyrirtæki þar er ég ásamt þeim sem þarna eru flutningsmenn og eru í nefndinni fulltrúar minni hlutans að við höfum lýst eftir því að þetta komi inn í lögin það er þessi efnisgrein

dögum hvort þessi efnisgrein fari inn í sem breytingartillaga frá nefndinni og er þá markmiði með þessu frumvarpi náð en ef ekki er þetta alla vega innlegg í það að reyna að koma þessum sjálfsögðu breytingum alla leið því núna vi þessar óvenjulegu aðstæður þurfum við að vinna hratt til þess að skapa hér sem bestar og eðlilegastar leikreglur og þess vegna er þetta frumvarp lagt fram ef við náum þessu fram núna í háttvirtri viðskiptanefnd í breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki verður enginn glaðari heldur en sá sem hér stendur